Wij mogen niet blind zijn voor wat daar gebeurd is en wat daar nog elke dag gebeurt nederzettingen hoge muren en prikkeldraden, kinderen die niet naar school kunnen gaan, raketten vanuit Gaza en bommen vanuit Israel. Ik ben er geweest en ik heb het gezien. En eigenlijk moet ik u zeggen het is een schandvlek dat dit anno 2015 nog steeds aan de hand is.

Ook hier in onze fracties. En vandaar dat ik de coördinator van harte wil feliciteren en danken.

Het is zoals collega Brok zei u heeft met uw akkoord met Iran eigenlijk echt wel getoond dat u een dame bent met moed, met kracht. U heeft heel veel vertrouwen gewonnen. Maar dan leggen wij natuurlijk nu ook een zware last op uw schouders en wij hopen dat u ook hier alles op alles zet om dit conflict tot een oplossing te brengen.

Ik zou even willen zeggen Aylan heeft heel veel vriendjes en heel veel ouders die ook in vrede willen leven. Laten wij hier nu eens alles op alles zetten, het gezond verstand gebruiken, iedereen erachter scharen.